Probabilmente la traduzione del mio intervento precedente non è stata chiara non ho detto che non concederò domande cartellino blu durante questa discussione, ho detto soltanto che durante gli interventi dei presidenti dei gruppi, se ci sono più deputati che prima dell'intervento del presidente di quel gruppo, dello stesso gruppo, chiedono di parlare, si falsa la posizione del gruppo.

Quindi le domande cartellino blu sono ripristinate da subito, ma quando c'è il dibattito dei gruppi e c'è la possibilità politicamente di rispondere credo che tocchi ai presidenti dei gruppi dire qual è la posizione ufficiale del gruppo. Poi se ci sono fatti personali, sì, ma siccome non c'era stato nessun fatto personale e l'intervento probabilmente era di tipo politico ho ritenuto opportuno dare la parola al presidente del gruppo o al vicepresidente del gruppo per esprimere la posizione ufficiale del suo gruppo. Quindi non c'è nessun tentativo di soffocare la discussione, era soltanto per avere una posizione chiara dei differenti gruppi nei confronti della Commissione e del Consiglio, per conoscere qual era il vero bilancio che ogni gruppo aveva tracciato.